Herr Präsident! Herr Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP Fraktion, hat heute Morgen gesagt Europa steht für Wachstum, für Nachhaltigkeit, für Beschäftigung.

Wir machen immer wieder dasselbe Wir formulieren Leitlinien und legen Fonds auf, aus denen Geld fließt.

Eine Atmosphäre des Wettbewerbs das ist wichtig für die Schaffung von Arbeitsplätzen!